A Parlament ez évi állásfoglalása ismét számos problémára hívja fel a figyelmet az alapvető jogok védelme terén. Fontos, hogy beszéljünk az Unión belüli hiányosságokról, és a feltárt hibákat minél előbb orvosolni tudjuk. Nem mindegy viszont hogyan, milyen módszerekkel próbálunk majd a helyzeten javítani. Az alapvető jogok tiszteletben tartásának értékelése során azokat az elveket és értékeket kell az Uniónak követnie, amelyeket a szerződések is magukba foglalnak, kiemelve, hogy közösségünk értékközösség, és ez áll az integráció középpontjában. Az értékközösség minden tagjától elvárt, hogy teljesítse az alapvető jogok és szabadságok garantálásával kapcsolatos kötelezettségeit. Mindez vonatkozik az uniós intézményekre és a tagállamokra egyaránt. A tagállamok értékelése során elsősorban azoknak a mechanizmusoknak a megfelelő kihasználására kell odafigyelni, amelyek már léteznek. A tagállamok jogállamisági szempontból történő vizsgálata és értékelése csakis tárgyilagos és minden tagállamra érvényes, és egységes szempontok alapján történhet meg ma és a jövőben is. A jogállamiság garantálása és az alapvető jogok tiszteletben tartása kell hogy legyen a célja minden unós szintű mechanizmusnak. Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkének felsorolásában szerepel a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása is. Ezen a téren az európai nemzeti, etnikai, nyelvi és kulturális sokféleség addig nem fog tudni teljesen érvényesülni, amíg nem születik megfelelő, átfogó uniós szabályozás, amely a történelmi és nyelvi kisebbségek alapvető jogainak védelmét mozdítja elő. Az uniós szinten megfogalmazott garanciák által egyszerűbbé válhat a tagállamokon belüli nemzeti kisebbségekkel szemben tapasztalt diszkrimináció kiküszöbölése. Bár a jelentés a 2012 es évvel kapcsolatosan készült, azóta eltelt már egy év, amelyet az EU az uniós polgárok évének nyilvánított, jelezve ezzel is az uniós polgárság adta lehetőségeket. Az uniós polgárok alapvető jogaikkal akkor tudnak valóban élni, és akkor élvezhetik a szabad mozgás adta előnyöket, ha az egyenlő bánásmód elvét minden tagállam maradéktalanul érvényesíti majd velük szemben.